Hvala lepa, predsednik. Veliko je bilo danes povedano že o tem proračunu, o tem kaj je noter, pa o tem kaj bi moralo biti. In tudi sama sem že imela možnost razpravljati o tem v imenu poslanske skupine. Pa vseeno bi želela še nekaj svojih razmislekov. Tako kot učim svoje stranke pri mediacijah, je z vsakim kompromisom pač tako, da nihče ni z njim popolnoma zadovoljen. Kompromis pa mora biti takšen, da se z njim da živeti. In s tem, proračunom, ki je pred nami, lahko Stranka Alenke Bratušek in jaz osebno čisto brez težav živi. Seveda bi si mi želeli, da je kaj zapisano drugače, da je komu dano več, kaj manj, celo v poslanski skupini bi nekateri dali kakšno prioriteto čemu drugemu, drugi spet čemu tretjemu. Ampak politika, kot vsako področje človeškega dogovarjanja je pač taka, da se moramo najti nekje na sredini. Tako da na začetku še enkrat povem, Stranka Alenke Bratušek, naša poslanska skupina ta rebalans podpira. Menimo, da je dober, in menimo, da ustrezno odgovarja na trenutno situacijo. Res, da je glede na to, kakšno vlado imamo in v kakšnih časih se, nahajamo, nekoliko bolj socialno, lahko rečemo tudi levo naravnan, ampak to se mi ne zdi nič takšnega. Bila sem v eni drugi vladi, pred leti, ko smo morali sprejeti zelo nepriljubljene ukrepe, ki jih ljudi niso marali, in smo jih, ker je bilo to potrebno. Zdaj, ko je pa, vzdržna gospodarska rast že šesto leto, od leta dva tisoč štirinajst, ko je stranko vodila, ko je vlado vodila naša predsednica Alenka Bratušek in ko je ta gospodarska rast nadpovprečna, je pa, kot rečeno, prav, da je proračun v tej smeri tudi naravnan in da dobijo nekaj od njega tudi posamezniki, se pravi fizične osebe, ki so bile morda zadnjih letih res prikrajšane. Še enkrat bi spomnila na situacijo v Franciji, kjer deprivilegirani ljudje zaradi na koncu majhnih ukrepov grejo na ulice, in se uprejo neki vladi, ki v principu morda niti ni slaba, ki želi vsem skupaj dobro, ampak na eni točki pač ljudem vse skupaj pride do neke, do do vrha in potem se uprejo in takrat je cena takega upora lahko za vsako državo in za vsako vlado zelo visoka. Ampak še nekaj bi rada poudarila, pa tudi če so to nekateri že povedali. Rebalans in seveda vsakokratni proračun je, je vedno tudi premislek za naprej, neka usmeritev vlade, kako se bo delovalo v bodočem obdobju in tudi neke vrste, neke vrste premislek. Mene moti, da je včasih tudi v tem postopku tolikokrat poudarjeno, kot da je v Sloveniji vse narobe. Kot da je nujno treba spremeniti to in ono, nujno urediti tisto in tretje, ta trpi, ta umira in tako naprej. Seveda, veliko ljudi ne živi dobro in vedno je čas in možnost za spremembe. Ampak v naši stranki, Stranki Alenke Bratušek, smo za neke razumne korake, neke spremembe v okviru obstoječega sistema proti izboljšanju, ne pa za neke revolucije. Mi še vedno živimo v izjemno urejeni državi, kjer imamo zagotovljen visok nivo socialne varnosti, kjer imamo čisto okolje in tako naprej, kjer imamo izvrstne vrtce, ene najboljših na svetu, dobro javno šolstvo potrebne so spremembe, tudi tukaj, ampak še vedno lahko v naši državi otroke šolamo brezplačno. In en kup, en kup je še plusov, ki jih vsi poznamo in bi se morali na njih večkrat spomniti. Po drugi strani, saj pravim, spremembe ja, ampak premišljene. Na eni strani imamo mogoče desno politiko, ki bi šla v eno smer, ampak po drugi strani pa imamo levo politiko, ki pa ima tudi včasih zelo radikalne predloge. In za nas, ki se imamo z sredinsko stranko, ne desni ne levi populizem ni dober. Pri obeh me najbolj moti to oziroma takrat, kadar pod vprašaj postavljajo najosnovnejše zadeve, najosnovnejše inštitute, demokracijo, neke uveljavljene demokratične prakse, ki so se uveljavile v svetu, in se sprašujejo, ali je to prav. Za mene je problem, če v teh trenutkih, kot jih imamo sedaj v zgodovini, ko morda grozijo celo tudi vojne, nekateri pod vprašaj obstajajo, obstoj Evropske unije. In govorijo tukaj, kako je v Evropski uniji vse narobe in bi bilo treba vse spremeniti in praktično vse razgnati in poslati domov. Ali pa tudi Nato, lahko imamo različna mnenja, lahko se strinjamo, da tudi tam ni vse v redu, lahko se strinjamo, da se vtikajo tam morda, kjer ni treba. Ampak kar tako, revolucionarno počez pomesti z vsem, kar je leta in leta nastajalo kot, kot neka demokracija, kot neki nesporni razvoj, ki toliko let ni pripeljal do vojne, to se mi zdi pa zelo, zelo, sporno. Tako da jaz mislim, da, v naši državi vsi skupaj še zelo lepo živimo. Mislim, da je naša naloga, da to še izboljšamo, da prisluhnemo tistim, ki so ranljive skupine, tistim, ki res rabijo pomoč, da prisluhnem tistim, ki, da prisluhnemo tistim, ki proizvajajo, in najdemo neko srednjo pot. Tudi pri podjetnikih me zmoti, ne, ko govorijo o teh, kaj so njihove potrebe in kaj bi bilo dobro za njihovo gospodarstvo oziroma za njihova podjetja. To je vse okej. Zmoti me, ko grozijo s tam, da bojo zapustili državo. Potem pa izvolite. Če je tako lahko zapustiti svojo domovino, potem predlagam, da ne samo, da sedež premaknejo, ampak da grejo s celo družino živet tja, kamor bojo premaknili sedež svojega podjetja. In po drugi strani mladi, ki odhajajo. Hvala bogu, da odhajajo, naj se naučijo novih stvari. Ampak veliko, tudi osebno jih poznam, pride kasneje nazaj, ker vejo, da je kvaliteta življenja v Sloveniji, ko imaš male otroke, ko rabiš vrtec, ko rabiš šolo, neprimerljiva z mnogimi državami, kamor so prej odšli v svet po znanje in po denar. Tako da, jaz bi si želela malo več optimizma, malo manj strašenja, krize so in vedno bodo. Če bomo pametni, se bomo znali na njih odzvati in jih sprejeti kot izziv. Želela bi si več razumevanja. Če je že samo rebalans, težko spraviti skupaj znotraj koalicije, upam, da opozicija lahko razume, da je potem vsak dodatni, amandma lahko velika težava. Tudi sami ste vodili vlado in veste, da je temu tako. In želela bi si, da bi vsi skupaj skoz dialog našli rešitve za lepšo bodočnost vseh nas in da bi, kot rečeno, znali ceniti to, kar imamo, ampak si, na razumen način prizadevali za izboljšave. Hvala.